Viande, lait ou sucre, il s'agit là de secteurs particulièrement fragilisés et très sensibles au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, accord après accord, le cumul des concessions de l'Union devient insoutenable pour certaines filières, sans oublier les répercussions du Brexit.

Aussi, je crois qu'il est impératif que ces filières sensibles viande, lait ou sucre soient exclues des négociations en cours concernant l'Australie et la Nouvelle Zélande.